Au fond, à travers eux, ce sont les préoccupations de nos concitoyens européens que nous avons entendues. Le poids considérable de la Chine dans l'économie mondiale, son gisement de main d'œuvre à bon marché, qui semble inépuisable, son attraction irrésistible pour les investisseurs, le risque de voir délocaliser les productions, tout ceci inquiète, à juste titre, les Européens.

Il y a donc urgence à apporter des réponses, non pas, évidemment, en fermant les frontières, mais en pesant du poids de ce que nous sommes, c'est à dire la première puissance économique du monde dialoguant d'égal à égal avec la Chine, non pas avec frilosité, mais avec fermeté et certitude, pour trouver la voie de l'équilibre, pour trouver les moyens de la réciprocité et les conditions d'une concurrence loyale.

Nous devons parler d'une seule voix avec la Chine pour parvenir à cet équilibre dans nos relations commerciales.

Nous devons avoir une stratégie européenne, notamment en matière de production, en matière de réindustrialisation, en matière de recherche et d'innovation. Les États Unis ont une stratégie. Ils défendent, Monsieur le Commissaire, des pans entiers de leur économie.

Je demande que l'Union Européenne ait également une stratégie, non pas sur la défensive, mais sur l'offensive, une stratégie pour avancer, exiger des relations plus équilibrées et, en même temps, travailler chez nous à la production, à la création de richesses, et préserver parfois des secteurs entiers pour le développement économique, à l'image de ce que font les géants comme, par exemple, les États Unis.